Îmbunătățirea sistemului în acest sens reprezintă un obiectiv ambițios și totodată necesar pentru plata la timp a angajaților și furnizorilor. Noile reguli privind întârzierea efectuării plăților în cazul tranzacțiilor comerciale ar trebui să faciliteze și să accelereze recuperarea de către companii a banilor ce li se cuvin. Consider că este esențial ca toate părțile să se afle pe picior de egalitate și regulile să se aplice tuturor. În ultimii trei ani în România peste 30 de mii de IMM uri au dispărut ca urmare a blocajului financiar. Una dintre cauze o reprezintă întârzierea efectuării plăților de către stat a produselor și serviciilor. În final, doresc să mi exprim susținerea cu privire la această propunere de directivă care încurajează o mai bună supraveghere și evaluare a sistemului de tranzacții comerciale.